Herr Präsident, Herr Ombudsmann, Herr Kommissar!

Wir haben uns in diesem Hause schon öfter darüber gestritten und unterhalten, wie weit der Zugang zu Dokumenten möglich sein sollte, über den Sinn von Transparenz, den Nutzen von Transparenz und auch darüber, wo die rote Linie gezogen werden soll zwischen den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit und den berechtigten Interessen von einzelnen Personen und von Firmen. Übrigens kann, Frau Paliadeli, der Fall auch einmal umgekehrt liegen, nämlich dass eine Information an eine NGO herausgegeben worden ist und eine Firma oder ein Einzelner sagt Ich möchte gerne wissen, welche Information denen gegeben worden ist.

Das ist sozusagen das kleine Einmaleins des Verwaltungshandelns.